egill jónsson bóndi og fyrrverandi alþingismaður andaðist hinn tólfta júlí síðastliðinn sjötíu og sjö ára að aldri hann var fæddur að hoffelli í nesjahreppi fjórtánda des nítján hundruð þrjátíu foreldrar hans voru hjónin halldóra guðmundsdóttir og jón jónsson malmquist er þar bjuggu egill jónsson lauk búfræðiprófi frá bændaskólanum á hvanneyri nítján hundruð fimmtíu og búfræðikandídatsprófi frá sama skóla nítján hundruð fimmtíu og þrjú árið nítján hundruð fimmtíu og fimm stofnaði hann nýbýlið seljavelli í nesjum og bjó þar æ síðan hann var ráðunautur hjá búnaðarfélagi íslands nítján hundruð fimmtíu og fjögur til nítján hundruð fimmtíu og fimm og síðar héraðsráðunautur búnaðarsambands austur skaftfellinga nítján hundruð fimmtíu og sex til nítján hundruð áttatíu egill jónsson var valinn til fjölmargra trúnaðarstarfa bæði í héraði og á landsvísu hann var fulltrúi á búnaðarþingi í fjörutíu og eitt ár nítján hundruð fimmtíu og fjögur til nítján hundruð níutíu og fimm og

skólanefnd bændaskólans á hvanneyri formaður hennar um skeið og í stjórn áburðarverksmiðjunnar nítján hundruð áttatíu og fimm til nítján hundruð níutíu og þrjú

enn fremur átti hann sæti í stjórn framleiðnisjóðs landbúnaðarins og var um skeið formaður í fagráði landgræðslu ríkisins í desemberkosningunum nítján hundruð sjötíu og níu hlaut egill jónsson kjör til alþingis og sat fyrstu átta árin sem landskjörinn alþingismaður

en frá nítján hundruð áttatíu og sjö til nítján hundruð níutíu og níu þegar hann lét af þingmennsku sat hann sem þingmaður austurlandskjördæmis þar áður tók hann sæti á alþingi sem varamaður haustið nítján hundruð sjötíu og átta og sat á tuttugu og þremur þingum alls á alþingi starfaði egill í mörgum nefndum þingsins lengst í samgöngunefnd og landbúnaðarnefnd var formaður beggja þeirra í efri deild um tíma og síðan fyrsti formaður landbúnaðarnefndar alþingis eftir afnám deildanna nítján hundruð níutíu og eitt egill jónsson var atorkumaður og framfarasinnaður byggði upp bú sitt og varð bændahöfðingi í sveit sinni og orðlagður rausnarmaður heimahéraði sínu unni hann mjög og sögu þess og nýtti krafta sína á seinni árum til ritstarfa og ritstjórnar um mannlíf og náttúru austur skaftafellssýslu á alþingi beitti hann sér einkum í málefnum landbúnaðarins í samgöngumálum og byggðamálum og var málafylgjumaður mikill knúinn af hugsjónum um ræktun lands og lýðs hann var hreinskiptinn í samstarfi innan þings sem utan

og minnisstætt og bar vitni um heilsteyptan mann ég bið þingheim að minnast egils jónssonar fyrrverandi alþingismanns með því að